Frau Reid, ich möchte Sie gerne fragen Wenn Sie sagen, wir wissen nicht so ganz genau, ob der Klimawandel tatsächlich stattfindet, weil die Zeitreihen viel zu kurz sind, würde nicht dennoch aus der Tatsache, dass ja die Möglichkeit besteht, dass das Klima sich verändert, folgen, dass man vorsichtig und verantwortungsvoll damit umgehen muss und dennoch Maßnahmen einleiten sollte, um die Emission von Treibhausgasen in einer vernünftigen Art und Weise zu kontrollieren?